Zu den Kommentaren von extrem links und extrem rechts werde ich mich nicht äußern, denn ich teile deren Ansicht absolut nicht. Zudem ging es in deren Kommentaren weder um die Sondermaßnahmen noch um Regionalpolitik, sodass ich das nicht kommentieren muss. Ich fasse dennoch zusammen, was wichtig ist Es gab eine Sondersituation. Wir haben mit einer Sondermaßnahme darauf reagiert, und das mit großem Erfolg, mit großem messbarem Erfolg. Ich danke daher allen, die dabei mitgeholfen haben, dies zu verwirklichen. Wir haben in diesen schwierigen Zeiten für Griechenland nicht palavert, wir haben nicht um der Kritik willen kritisiert, wir haben gehandelt.

Und deswegen geht mein Dank an alle, die dazu beigetragen haben Vielen Dank!